Das macht schon deutlich, wie sehr wir von dieser Region abhängen. Libyen hat immer eine Schlüsselstellung in diesem Raum innegehabt als Partner in der Energieversorgung, als kultureller, wirtschaftlicher, geopolitischer Partner und nicht zuletzt auch als ein zentraler Ort der Einwanderungsströme. Deshalb sind wir darauf angewiesen, dass die neuen Strukturen, die in diesem Land entstehen, stabil und demokratisch sind, und dass wir mit ihnen gut auf allen Feldern kooperieren können. Deshalb müssen wir alles tun, was wir können, um der jungen, libyschen Demokratie auf die Füße zu helfen und darauf hinzuwirken, dass es dort eine funktionierende Verwaltung gibt, dass der junge Staat auch tatsächlich seinen Aufgaben gerecht werden kann. Was die Einwanderung betrifft, so geht es zum einen darum, sie im Griff zu halten, damit sich nicht unkontrollierte Ströme ergießen, auf der anderen Seite aber dafür zu sorgen, dass diese Menschen menschenwürdig behandelt werden, dass sie ihre elementaren Rechte genießen, dass Libyen die internationalen Konventionen, die dazu nötig sind, ratifiziert und auch anwenden kann. Das ist nicht nur eine Aufgabe für die demokratischen Parteien in Libyen, das ist auch eine Aufgabe für uns Europäer.